Voor honderden miljoenen Europeanen is werk de allergrootste zorg. Wat mij betreft moet het creëren van banen dus onze allerhoogste prioriteit zijn.

Wij Groenen hebben het werkdocument over groene banen met heel veel plezier gelezen.

Onze Unie maakt op dit moment een flinke vlucht naar voren economisch bestuur, een bankenunie, fiscale unie, politieke unie, maar sociaal blijft het toch altijd wat zacht en vrijblijvend. Hoe kunnen we nu lidstaten dwingen om ook aandacht te besteden aan sociale zaken als we wel een buitensporigtekortprocedure hebben, maar niet een buitensporigewerkloosheidsprocedure, als meer dan 3 begrotingstekort kan leiden tot torenhoge boetes, maar 50 jeugdwerkloosheid niet. Als landen worden afgerekend op loonkosten die te hoog zijn, maar niet op lonen die onder de armoedegrens zitten. We moeten vooruit en we moeten naar meer integratie. Maar als we nu toch allerlei taboes aan het doorbreken zijn, waarom dan niet op sociaal vlak?